J'aimerais tant, Monsieur le Commissaire, que la Commission ne se place pas systématiquement dans la logique intergouvernementale en matière budgétaire. J'aimerais tant pouvoir assurer avec conviction que le Parlement s'engagera à arrêter ce budget, si et seulement si les financements de la lutte contre le changement climatique augmentent à hauteur des engagements pris dans ce cadre financier pluriannuel

Je suis si inquiète pour le projet européen et j'aimerais tellement pouvoir promettre que les nouveaux défis pourront bénéficier de nouveaux financements, que le Parlement n'acceptera pas que les nouvelles priorités soient financées au détriment des politiques de solidarité. J'aimerais tellement que le Brexit ne serve pas, une fois encore, de prétexte pour diminuer le budget de l'Union.